Aastaid on Euroopa Liit rääkinud, kui väga oleks vaja teha Türgiga julgeoleku ja välispoliitikaalast koostööd, arvestades kõike seda, mis toimub laiemas Lähis Idas. Ometi mingisugust erilist koostööd kahjuks ei toimu, sama puudutab energiapoliitikat.